Il est bon de partager des enseignements avec nos partenaires du reste du monde en matière de droits de l'homme. Si certains pays sont encore en plein Moyen Âge quant au respect des normes relatives aux droits de l'homme, l'Europe serait bien inspirée de renoncer à adopter une position trop arrogante.

Ne serait il pas temps de prendre un engagement solennel afin de ne plus laisser planer le moindre doute sur notre volonté de respecter l'autorité des organes que nous avons nous mêmes créés?